Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostengo fortemente questa ottima relazione perché ha finalmente sollevato una questione fondamentale che riguarda da vicino le cittadine che vivono in Sicilia e in Sardegna e naturalmente in molte altre parti d'Europa. Per molto tempo abbiamo giustamente cercato di tutelare i nostri pescatori, dimenticando però che spesso metà delle loro fatiche e delle loro preoccupazioni erano e sono condivise dalle loro compagne, dalle loro madri, dalle sorelle. Le donne sono coinvolte direttamente nell'attività di pesca, nel trattamento del pescato e in tantissime altre attività e contribuiscono alla produzione economica della pesca. Abbiamo bisogno di fare emergere il lavoro femminile nel settore della pesca, che è un lavoro duro e logorante. Le donne pescatrici hanno bisogno di tutele, soprattutto sanitarie, e hanno diritto a vedere il loro lavoro retribuito adeguatamente con tutte le garanzie collegate a un lavoro così importante.